Das Parlament demonstriert heute fraktionsübergreifend eine große Einigkeit. Wir wollen eine starke Kohäsionspolitik und Strukturpolitik in allen Regionen Europas. Hier spielt es keine Rolle, ob Nettozahler oder ein armes Mitgliedsland, die Strukturpolitik ist und bleibt der stärkste Ausdruck der europäischen Solidargemeinschaft. Wir helfen den ärmsten Regionen, den Anschluss zu finden, wir unterstützen aber auch stärkere Regionen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Denn nur, wenn wir die besten Technologien weiterentwickeln, kann Europa im Umweltschutz, in der Industrie, bei der Energieversorgung nachhaltig wirtschaften und dabei globale Märkte erobern. Damit wir diese Ziele erreichen, brauchen wir klare und gerechte Regeln.

Je geringer das Bruttoinlandsprodukt einer Region ist, umso mehr müssen wir helfen. Wer diesen Indikator Bruttoinlandsprodukt in Frage stellt, wie jetzt die Grünen und leider auch einige Liberale und Sozialisten, der legt Axt an die europäische Solidarität. Das BIP ist Gewähr, dass auch die soziale Kraft, die Bildung, die Arbeitsmöglichkeiten umfassend berücksichtigt werden, denn wenn Regionen arm sind, können sie all das nicht ausreichend vorhalten und sind auch im Umweltschutz eher die Verlierer. Deshalb muss das Bruttoinlandsprodukt die verlässliche Größe in der Regionalpolitik bleiben. Verlassen wollen wir uns in der Regionalpolitik auf unsere Kommunen und Bundesländer. Wir wollen die 2020 Strategie mit dem bewährten Prinzip der gemeinsamen Programmaufstellung, der gemeinsamen Verwaltung und mit der regionalen Mitfinanzierung umsetzen.

Wenn wir die Regionalpolitik durch eine stärkere Sektorpolitik ablösen, dann gewinnen nur neue EU Agenturen. Unsere Regionen und Bundesländer wären aber nur noch Zaungäste in der Regionalpolitik, in der Kohäsionspolitik. Ich freue mich sehr, dass das Europäische Parlament auch hier eindeutig Stellung im Sinne der Regionen bezieht. Das hat etwas mit der Akzeptanz der europäischen Idee zu tun.